Señor presidente, ¿por qué es de vital importancia crear una Comisión Especial sobre la Lucha contra el Cáncer en este Parlamento? Porque el cáncer va camino de convertirse en la primera causa de muerte en Europa.

Ello nos lleva a reaccionar, a actuar y a convertirlo en una de nuestras máximas prioridades. El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y esta Comisión nos ayudarán a aunar esfuerzos, a mejorar las alianzas, a mejorar las soluciones, a tener un enfoque integral para mejorar la prevención, la detección precoz, a aumentar la inversión en investigación.

Por tanto, en el Partido Popular lideramos y estamos decididos en constituir esta comisión y en poner en marcha este Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.